Violența împotriva femeilor, sub diversele sale forme, variază în funcție de contextul economic, cultural și politic al societății. Poate să meargă de la abuz psihologic și fizic în familie la căsătorie forțată la vârste mici și alte practici violente. Toate formele de violență împotriva femeii sunt încălcări inacceptabile ale drepturilor omului și stau în calea egalității de șanse dintre femei și bărbați.

Face mai multe victime decât cancerul și lasă urme adânci în sufletele oamenilor și în existența societăților. De aceea, ar trebui să ne sporim eforturile în a o combate. De asemenea, estimările ONU arată că abuzurile nu numai că persistă, dar sunt în creștere și, din păcate, de cele mai multe ori aceste fapte nu sunt cunoscute sau sunt pur și simplu trecute cu vederea. În România, susțin campania Fondului ONU pentru populație și a centrului de informare ONU, campanie cu numele Femei în umbră Umbre campanie menită să sensibilizeze publicul în legătură cu gravitatea fenomenului.